Gospodine predsjedavajući, schengenski se prostor s punim pravom smatra jednim od najvećih postignuća Europske unije budući da omogućuje slobodu kretanja unutar njenog jedinstvenog teritorija. I Republika Hrvatska kao najmlađa članica europske obitelji teži postati dio tog jedinstvenog prostora bez unutarnjih graničnih kontrola.

Kao hrvatska zastupnica vjerujem da će tehnički uvjeti koji moraju biti zadovoljeni biti ispunjeni do kraja ove godine te da će Hrvatska, koja uskoro slavi petu godišnjicu pridruživanja Uniji, za mandata ove Komisije pristupiti i schengenskom prostoru. Ovo nije važno samo za Republiku Hrvatsku, već je važno za sigurnost cijele regije i Europske unije u cjelini. Kako je hrvatska granica u većini vanjska granica Unije, ulaskom u schengen će se ojačati i nadzor vanjskih granica što je posebice važno u ovim vremenima kada smo, s jedne strane, suočeni sa sigurnosnim prijetnjama, a s druge strane, s migracijama.